A Bizottság munkájának irányt adó határozati javaslatot nem tudtam elfogadni, nemmel szavaztam rá. A határozat nem fogalmaz meg olyan fordulatot, amitől várni lehetne az Unió alapvető problémáinak a megoldását. A gazdaságpolitikára az egyre növekvő központosítás a jellemző, a gazdasági kormányzás megfosztja a tagországokat, a Parlamentet, kormányt attól, hogy önállóan állítsák össze a költségvetésüket. A periféria eladósodott országainak semminemű reményt nem ad, hogy kikerülhetnek az adósságcsapdából. A bevándorlási krízist nem megoldani akarja, csupán a kezelését próbálja meg.